lengi og þarf það sem við erum að óska eftir góðfúslega er að fá að flytja okkar fyrstu ræður ekki að næturlagi

við erum að byrja þessa umræðu svona þegar farið er að líða að því að fólk fari að síga heim til sín það er spurning hvort við þurfum ekki eitthvað að endurskoða vinnulag hér svo að svona heilbrigt venjulegt a fólk fái uppfyllta drauma sína um það að fá að tala hér við fólk sem vakir en ekki fólk sem sefur